az államnak és a vezetőknek és a politikai döntéshozóknak, hogy ez nem két külön téma. Nem arról van szó, hogy a munkahelyteremtés azt jelenti, hogy teljes munkajogi jogfosztottságban, fillérekért, külföldi munkaadó összeszerelő üzemében szalag mellett görnyed a magyar ember, hanem munkahelyteremtés a vállalkozások helyzetbe hozása, lehetőségek biztosítása számukra, és el kellene végre, ha megkésve is, de felülről irányítva kezdeni egy valódi, egészséges, polgárosítást Magyarországon is. Ehhez ajánlom az állami vezetők figyelmébe az

Ne tessék elsikkasztani és haveroknak adni az EU s pénzeket, adják a vállalkozóknak.